Señora presidenta, ahora ya lo podemos decir con más claridad la autorización de glifosato no tuvo las garantías que debía. Una amplia mayoría de esta Cámara lo reconoce en la comisión especial creada a iniciativa del Grupo Verts ALE. El proceso de autorización de pesticidas en la Unión Europea es demasiado vulnerable ante conflictos de intereses. Las agencias europeas deberían, a partir de ahora, evaluar de forma independiente, objetiva y transparente los efectos que tienen los pesticidas sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente, empezando, por supuesto, por el glifosato, potencialmente cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud. Desde esta Cámara pedimos evaluaciones —por fin— basadas en datos científicos y no en datos contables de multinacionales como Monsanto. Y esto —no nos engañemos— es gracias a la lucha del movimiento a favor de una agricultura y una alimentación sanas y sostenibles. Seguiremos trabajando por una Europa que ponga siempre por delante nuestra salud y el medio ambiente.